þegar eftir stofnun embættis umboðsmanns skuldara í ágúst tvö þúsund og tíu vöknuðu spurningar um hvernig standa bæri að framkvæmd fimmtu grein laga um umboðsmann skuldara þar sem mælt er fyrir um greiðslu gjalds vegna reksturs umboðsmanns skuldara háttvirtur félags og tryggingamálanefnd lagði til breytingar á gjaldtökunni þar sem ætlað var að gera ákvæðið skýrara og auðvelda innheimtu gjaldsins þrátt fyrir framangreinda breytingu hefur áfram ríkt nokkur óvissa um hvernig standa skuli að álagningu gjaldsins auk þess sem upplýsingaöflun hefur reynst flóknari en gert var ráð fyrir samkvæmt gildandi lögum skulu lánastofnanir lífeyrissjóðir og íbúðalánasjóður greiða gjaldið í hlutföllum við umfang

þannig miðast gjaldtaka vegna ársins tvö þúsund og ellefu við upplýsingar um umfang útlána í lok árs tvö þúsund og tíu í ljósi þessa þurfti að afla upplýsinga um hvaða aðilar teldust lánastofnanir á hverjum tíma sem og skilgreina hvað átt væri við með umfangi

við stofnunina hefur gengið vel en það hefur reynst mun tímafrekara en áætlað var að afla upplýsinganna því hefur álagning gjaldsins dregist nokkuð og hefur ekki verið unnt að fylgja fimmtu grein laga um umboðsmann skuldara um tímasetningar og framkvæmd álagningar og innheimtu nákvæmlega enn fremur hefur sú gagnrýni komið fram að lánastofnanir sem ekki mega veita einstaklingum lán þurfi að greiða gjald til greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara en dæmi um slíkar stofnanir eru lánasjóður sveitarfélaga og byggðastofnun hæstvirtur forseti í ljósi þeirra vandamála sem upp hafa komið við framkvæmd lagaákvæða um gjaldtöku vegna rekstur umboðsmanna skuldara legg ég fram þetta frumvarp er því ætlað að gera gjaldtökuna skýrari og skilvirkari ásamt því að styrkja rekstrargrundvöll stofnunarinnar öruggur rekstrargrundvöllur er eitt þeirra meginatriða sem liggja að baki skilvirkri starfsemi stofnunar af þessu tagi þá tel ég að með þeim breytingum sem lagðar eru til verði tryggt að gjaldtakan uppfylli á hverjum tíma skilyrði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir meðal annars að því leyti að kveðið sé á um álagningarhlutföll og álagningarstofn í lögum álagningu gjalds samkvæmt frumvarpinu er ætlað að standa undir rekstri umboðsmanns skuldara á árinu tvö þúsund og tólf samkvæmt áætlun sem umboðsmaður skuldara hefur unnið er gert ráð fyrir að kostnaður við stofnunina nemi tæpum þúsund fimmtíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og tólf frá stofnun embættisins hafa umboðsmanni skuldara borist þrjú þúsund sjö hundruð níutíu umsóknir um greiðsluaðlögun einstaklinga fjöldi nýrra umsókna dróst verulega saman eftir að tímabundin frestun greiðslna við móttöku umsóknar féll úr gildi fyrsta júlí síðastliðinn frá júlímánuði hefur meðaltal umsókna farið úr tvö hundruð fimmtíu málum á mánuði í þrjátíu mál á mánuði alls voru þrjú þúsund tvö hundruð mál í vinnslu í nóvember tvö þúsund og ellefu af þeim voru fimmtán hundruð níutíu og fimm mál í vinnslu innan embættis umboðsmanns skuldara þar sem tekin er afstaða til þess hvort samþykkja eigi umsókn eða synja enn fremur höfðu sextán hundruð og fimm mál verið samþykkt og voru því í vinnslu hjá umsjónarmönnum þar sem leitast er við að ná samningum við kröfuhafa fyrir hönd skuldara fimm hundruð níutíu málum hefur þegar verið lokið gera má ráð fyrir að biðtími eftir afgreiðslu umsókna um greiðsluaðlögun einstaklinga verði tveir til þrír mánuðir á haustdögum tvö þúsund og tólf sem er mun styttri biðtími en nú er ljóst er að umfang stofnunarinnar er mun meira en gert var ráð fyrir við stofnun hennar í ágúst tvö þúsund og tíu málin eru flókin í vinnslu enda einkenni greiðsluaðlögunarmála að kröfuhafar eru margir áætlað er að starfsemi embættisins muni breytast á árinu tvö þúsund og tólf þar sem þungamiðja hennar mun færast frá afgreiðslu umsókna um greiðsluaðlögun einstaklinga til gerðar samninga um greiðsluaðlögun ásamt gæðastýringu eftirliti og þjónustu við umsjónarmenn gert er ráð fyrir að fjórir umsjónarmenn verði ráðnir sem hver um sig hafi allt að fjóra fulltrúa og skrifstofumann og verður leitast við að færa starfsmenn frá öðrum einingum til þessara starfa eftir því sem þeir uppfylla hæfisskilyrði þó er ljóst að óhjákvæmilega mun koma til tímabundinna nýráðninga í tengslum við umsjónarmannakerfið innan embættisins fyrstu mánuði ársins tvö þúsund og tólf á árinu tvö þúsund og tólf er gert ráð fyrir að umsjónarmenn innan embættisins ljúki þúsund málum en umsjónarmenn utan embættisins ljúki tólf hundruð fimmtíu málum þá hafa um sjö þúsund einstaklingar leitað eftir ráðgjöf hjá umboðsmanni skuldara frá stofnun embættisins í ágúst tvö þúsund og tíu hæstvirtur forseti í frumvarpinu er gert ráð fyrir að aðilar sem hafa leyfi til að veita útlán sem fjármögnuð eru með lausafé eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn lágmarks leigutíma íbúðalánasjóður lífeyrissjóðir og vátryggingafélög standi straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara hins vegar er ekki gert ráð fyrir að lánasjóður sveitarfélaga og byggðastofnun taki þátt í kostnaði við rekstur stofnunarinnar í ljósi eðlis stofnananna en hvorugri þeirra er heimilt að veita einstaklingum lán öðrum aðilum sem gert er ráð fyrir að greiði gjald samkvæmt frumvarpinu er heimilt að veita einstaklingum lán er þessi takmörkun eðlileg í ljósi þess hlutverks og verkefna umboðsmanns skuldara sem langflest snúast um ráðgjöf til einstaklinga um það hvernig best sé að haga greiðslu skulda og hvaða leiðir einstaklingum séu færar út úr skuldavanda í frumvarpinu er áfram miðað við að álagningarstofni gjaldsins verði heildarútlán gjaldskyldra aðila hugtakið útlán er skilgreint sérstaklega og er átt við bókfært virði útlána og annarra krafna þar með talin eignarleigusamninga sem tilgreindar eru undir eignaliðnum útlán í efnahagsreikningi lánastofnana og íbúðalánasjóðs og undir eignaliðunum veðlán og önnur útlán í efnahagsreikningi lífeyrissjóða og vátryggingafélaga í upphafi var gert ráð fyrir að álagningarstofn gjaldsins tæki mið af útlánum gjaldskyldra aðila til einstaklinga sem ef til vill mætti telja eðlilegra í ljósi hlutverks umboðsmanns skuldara en eftir nánari athugun þar til bærra opinberra stofnana þótti það ekki fær leið að óbreyttri upplýsingaskyldu fjármálastofnana til umræddra aðila mikilvægt þótti að nýta þær upplýsingar sem þegar eru veittar til opinberra aðila í frumvarpinu er lagt til að allir gjaldskyldir aðilar greiði sama hlutfall af álagningarstofni er með því leitast við að tryggja sanngjarna skiptingu rekstrarkostnaðar með hliðsjón af umfangi útlána hvers og eins aðila þannig mun gjaldskyldur aðili sem hefur hæst hlutfall útlána af heildarútlánum allra gjaldskyldra aðila bera mestan kostnað við rekstur umboðsmanns skuldara sá gjaldskyldi aðili sem hefur lægst hlutfall útlána mun hins vegar bera minnstan kostnað er þá miðað við fjárhæðir útlána en ekki fjölda þeirra í frumvarpinu er gert ráð fyrir að við ákvörðun gjaldsins sé það haft að markmiði að mismunur á tekjum og gjöldum umboðsmanns skuldara verði sem minnstur á hverju ári og gjaldskyldir aðilar standi beint undir þeim mismun eða njóti hans er því ekki gert ráð fyrir framlagi úr ríkissjóði þó kann að koma til þess að ríkissjóður þurfi tímabundið að standa undir rekstrarkostnaði að einhverju leyti ef innheimta gengur ekki eins og áætlað var sama gildir verði halli á rekstri starfseminnar vegna ófyrirséðra útgjalda verði ríkissjóði þá endurgreitt um leið og rekstrarniðurstaða liggur fyrir og tekið hefur verið tillit til hennar við álagningu gjaldsins það er sem sagt ástæða til að undirstrika það að umboðsmaður skuldara er alfarið fjármagnaður af lánastofnun töluverðar líkur eru á því að breyta þurfi hlutföllum álagningar í lögum á hverju haustþingi er það gert að því er varðar hlutföll álagningar eftirlitsskylda aðila samkvæmt lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og hefur reynslan af því fyrirkomulagi verið góð hæstvirtur forseti eins og fram hefur komið hefur þetta frumvarp meðal annars að geyma mikilvægar breytingar á gildandi fyrirkomulagi gjaldtöku vegna greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara sem gerir gjaldtökuna skýrari og fullnægir stjórnskipulegum reglum um skattlagningu í mínum huga er afar mikilvægt að alþingi afgreiði frumvarp þetta fyrir lok þingsins þannig að gjaldtaka fyrir árið tvö þúsund og tólf geti farið fram samkvæmt frumvarpinu að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar